Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es wurde schon gesagt Vor vielen Jahren haben wir bei der BSE Krise Maßnahmen eingeführt, und das betrifft Pflichtangaben und freiwillige Angaben, die dazu geführt haben, dass wir das Vertrauen der Verbraucher in Rindfleisch wiedergewonnen haben.

Natürlich müssen wir über Entbürokratisierung sprechen. Die Berichterstatterin hat einen Vorschlag unterbreitet, wie wir diese im Lebensmittelinformationsgesetz mit unterbringen können. Artikel 7 verbietet Verfehlungen und so weiter. Ich frage die Kommission Ist es über dieses Lebensmittelinformationsgesetz möglich, dass wir Kontrolle einführen können, dass das exakt laufen kann? Oder sollten wir das den Mitgliedstaaten überlassen? Das ist ein ganz entscheidender Punkt.

Wenn man sagt, das elektronische System funktioniert nicht, dann braucht man es nicht einführen, dann soll man es gleich streichen, dann soll man den Technikern überlassen, was sie demnächst daraus machen. Aber beide nebeneinander her in einem Binnenmarkt, das halte ich doch für sehr daneben, das kann so nicht funktionieren.

Das elektronische fällt nicht aus dem Tier raus, das ist drin.